Najlepša hvala za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana gospa ministrica. Jaz sem že v prejšnjem mandatu, zastavila kar nekaj vprašanj na to temo, ampak to kaže, da še vedno, nismo, naredili bistvenega koraka naprej. Mogoče se bo pod vašim ministrovanjem kaj spremenilo na bolje. Ampak dejstvo je, da kljub temu, da se je, dvignila gospodarska rast, imamo še vedno v tej državi, približno dvesto sedemdeset tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Zelo veliko je tudi brezposelnosti, da ne govorimo o tem, da je zelo problematična tista dolgotrajna brezposelnost. Posamezniki se torej soočajo s hudimi socialnimi stiskami. Ni odveč pripomniti, da približno dvesto petdeset tisoč oziroma tristo petdeset, tisoč, ljudi je, nekako izpostavljenih tveganju socialne izključenosti in to ravno zaradi tega, ker država ne omogoči, človeka dostojno življenje. In tukaj imamo tudi zimo. Torej zimske mesece. V prejšnjem mandatu, mislim, da sem že začela kot poslanka prva opozarjati na tako imenovano energetsko revščino, nevladne organizacije so velikokrat, govorile, o tem in na to opozarjale. Dejstvo je, da, je v Sloveniji čedalje več revnih gospodinjstev, saj rast, cen energije prehiteva rast dohodkov. In, še posebej, če je zima dolga, potem imamo velikokrat velik problem. Energetska revščina, kot veste, pa najbolj prizadene, gospodinjstva z nizkimi dohodki, ki so obenem zaradi finančnih in materialnih stisk potem soočajo še s tako imenovano socialno izključenostjo. Spoštovana ministrica, zato vas sprašujem - glede na to, da je, mislim, da nekaj je na to temo odgovarjala prej enemu idmet izmed poslancev tudi ministrica za infrastrukturo - pa vendarle, me zanima. Glede na to, da smo - jaz osebno sem večkrat opozorila, da za učinkovitejše spopadanje z energetsko revščino je seveda nujno potrebno povezati energetski, socialni, okoljski in zdravstveni sektor. Zanima me, ali smo se od točke A premaknili že k točki B in se je kaj dejansko naredilo že, na tem področju. Zanima me tudi, ali imate že kakšne novejše podatke o tem, koliko gospodinjstev v Sloveniji se dejansko sooča z energetsko revščino. Nazadnje, ko sem ministrico o tem spraševala, je imela podatke še iz še, iz leta dva tisoč šestnajst oziroma so bazirali na podatkih oziroma situaciji iz leta dva tisoč petnajst. Dva tisoč pet petnajst. In zanima me, kakšne spremembe načrtujete na področju socialne, stanovanjske in pokojninske politike za zajezitev energetske revščine kot ministrica, zadolžena za ta resor. Najlepša hvala.